athyglisverð og vel uppbyggð ræða hjá háttvirtum þingmanni helga hjörvar ég ætla ekki að fara mikið efnislega í hana nema upphafið þar sem hann

nú væri hver á fætur öðrum að koma fram á völlinn og segjast hafa séð þessa þróun fyrir en í raun hefði enginn

á undanförnum árum varað við þeirri þróun sem hér hefur átt sér stað í okkar efnahagsmálum með geigvænlegum viðskiptahalla með þessari miklu og takmarkalausu ef svo má segja útrás og skuldbindingum með mikilli uppbyggingu bankakerfisins þannig að bankageirinn væri orðinn tíu til tólffaldur af okkar þjóðarframleiðslu já það má segja að enginn sá auðvitað fyrir að allt mundi gerast einhvern veginn í einu en menn áttu að sjálfsögðu meðal annars okkar eftirlitsstofnanir að taka viðvörunarbjöllurnar sem voru í gangi um stærð bankakerfisins vegna þess að jafnvel þó að ekki hefði annað gerst en að einn af bönkunum stóru þremur hefði orðið gjaldþrota og þurfti ekki endilega alþjóðlega fjármálakreppu til ef bara einn hefði orðið gjaldþrota hefðu því fylgt gríðarlegar skuldbindingar á íslenskri þjóð þannig að allar þessar viðvörunarbjöllur klingdu og það tók enginn mark á þeim og það tók enginn að sér að grípa til ráðstafana ríkisstjórnirnar undanfarnar bæði sú sem nú situr en einnig og ekki síður sú fyrri sú síðasta létu þetta allt saman eiga sig það er auðvitað það sem er